Die Nichteinhaltung einer solchen Zielvorgabe in mehreren Mitgliedstaaten hat das wissen wir zu schlimmen Resultaten geführt. Das Europäische Parlament arbeitet zurzeit am sogenannten Berés Bericht, welcher sich wesentlich mit der Bestandsaufnahme bezüglich der Anwendung des Six and Twopacks beschäftigt. Deswegen ist die EVP Fraktion für eine ernste und tiefe Debatte bezüglich der Widerstandsfähigkeit der Währungsunion und schlägt auch deshalb vor, den Berés Bericht zu einer key debate zu machen. Wir begrüßen ganz grundsätzlich den Vorschlag, der hier gemacht worden ist, empfehlen allerdings, die gleiche Debatte nicht zweimal in kurzem Abstand zu führen.